og góðar óskir í minn garð og minnar fjölskyldu og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar